hér hafa verið fluttar ágætar ræður ég leyfi mér þó að undanskilja eina ræðuna hvað það snertir ræðu háttvirts þingmanns hjálmars árnasonar málflutningur hans var ekki heiðarlegur þegar hann reyndi að koma ábyrgð á mjög umdeildum samningi sem gerður var árið nítján hundruð áttatíu og níu og lýtur að mengunarmálum á suðurnesjum á hersvæðinu þar á herðar háttvirtur þingmaður steingríms j sigfússonar sem þá sat í ríkisstjórn það hefur verið gerð grein fyrir því opinberlega að þessi samningur var aldrei borinn undir ráðherra í ríkisstjórn steingríms hermannssonar þáv formanns framsóknarflokksins sem þá sat við völd þetta veit háttvirtir þingmenn hjálmar árnason til umræðu eru varnir íslands við ræðum með hvaða hætti öryggi íslendinga verði best tryggt áherslur innan alþingis hafa verið þrenns konar í fyrsta lagi áhersla ríkisstjórnarinnar og þá sérstaklega sjálfstæðisflokksins á samstarf við bandaríkjamenn og nato í öðru lagi að íslendingar horfi í ríkara mæli en gert hefur verið til þessa til evrópu en að nato verði eftir sem áður sá grunnur sem við reisum varnir okkar á í þriðja lagi að við losum um tengslin bæði við bandaríkin og nato að öryggi íslands verði best borgið með því að við stöndum utan hernaðarbandalaga með því að við stöndum utan nato hvort sem menn horfa til austurs eða vesturs til evrópu eða bandaríkjanna þá er ekki að mínu mati eðlismunur þar á ef menn á annað borð ætla að reiða sig á nato ég hef alltaf verið þeirrar skoðunar að herseta bandaríkjamanna á íslandi hafi fyrst og fremst verið til að efla hernaðarkerfi bandaríkjamanna á heimsvísu ekki til að tryggja öryggi íslands stórveldin höfðu í reynd skipt heiminum á milli sín í áhrifasvæði bandaríkjamenn fóru sínu fram í sínum heimshluta og á sínu áhrifasvæði og sovétríkin í sínum sovétríkin settu heilar þjóðir í austanverðri evrópu undir járnhæl sem ekki losnaði um fyrr en í lok síðasta áratugar síðustu aldar með hruni sovétríkjanna stórveldin tóku þá að breyta áherslum sínum og það gerði nato líka þetta hefur komið til umræðu innan þingsins og í þjóðfélaginu almennt það gerði hæstvirtur forsætisráðherra þáverandi utanríkisráðherra ágætlega í ræðu sem hann flutti í byrjun apríl þegar fjallað var um utanríkismál á þinginu þá talaði hann um breytingar á kjarnastarfsemi nato hann sagði með leyfi forseta munurinn frá fyrri tíð er sá að ógnir miðast ekki lengur við landamæri hann vísaði í hryðjuverkaógnina og staðnæmdist við atburðina í washington og new york ellefta

komið að þessum málum nú síðast í blaðagrein í morgunblaðinu sem hann birti þrítugasta september þá fjallaði hann um þær breytingar sem orðið hefðu reyndar er alltaf svolítið skondið að hlusta á hæstvirtan dómsmálaráðherra tala um þessi mál hann er fastur í kalda stríðinu ræða hans áðan var samfelldur saknaðargrátur eftir kaldastríðstímanum og vill að við tökumst á við viðfangsefni samtímans og framtíðarinnar eftir víglínum liðinna áratuga engu að síður hefur hann oft fjallað ágætlega um þær áherslubreytingar sem orðið hafa og gerði það eins og ég sagði áður í ágætri blaðagrein þrítugasta september þar segir björn bjarnason með leyfi forseta á tímum kalda stríðsins byggðist varnarstefna vesturlanda á framvörnum herafla var skipað þannig að með skömmu viðbragði væri unnt að bregðast við árás og síðan mundu átök stigmagnast þar til gripið yrði til kjarnavopna ef í nauðir ræki í samræmi við þessa stefnu var óvígur her í vestur þýskalandi og lagt höfuðkapp á að snúast gegn sókn af kólaskaga út á norður atlantshaf eins norðarlega og fært þótti nú byggist varnarstefna norðurlanda á því að unnt sé að bregðast við hættu sem getur verið af margvíslegum toga og er heraflanum skipað samkvæmt því hann er sveigjanlegur og hreyfanlegur hið nýja samkomulag íslands og bandaríkjanna um framkvæmd varnarsamningsins tekur mið af þessu nýja hættumati hluta hins hreyfanlega herafla er ætlað það sérstaka hlutverk að gæta öryggis íslands og um það liggja fyrir áætlanir sem hafa verið kynntar íslenskum stjórnvöldum nú er komið í ljós að þessar áætlanir verða leynilegar og aðeins kynntar tveimur ráðherrum það eitt dæmir þennan samning algerlega úr leik þessi leynd hitt vil ég gera að umræðuefni það er þessi breyting sem hefur orðið á kjarnastarfsemi nato eins og hæstvirtur forsætisráðherra hefur lýst þessar breytingar á kjarnastarfsemi nato hafa verið að eiga sér stað allan tíunda áratuginn og voru stimplaðar endanlega með samkomulagi í washington á hálfrar aldar afmæli nato árið nítján hundruð níutíu og níu og síðan í kjölfarið á fundi atlantshafsbandalagsins í prag þær byggjast á þessum hreyfanleika sem hæstvirtur dómsmrh björn bjarnason hefur lýst og að menn bregðist nú ekki við árás heldur ógn

og hætta sem skapast gagnvart einu aðildarríki á að gilda um öll ríkin þar með okkur hverjum skyldi nú helst stafa hætta og ógn af hryðjuverkamönnum í heiminum skyldi það ekki vera það herveldi sem er hvað víðast með sínar klær og sína hagsmuni og fara með ójöfnuð um heiminn það eru bandaríkin þess vegna er vera okkar í nato varasamari hún er hættulegri en hann á fyrir nokkrum árum og áratugum ég reyni að færa rök fyrir því að þessi áhersla sem allir flokkar á alþingi að undanskilinni vinstri hreyfingunni grænu framboði leggja á veru okkar í atlantshafsbandalaginu nato hún er mjög misráðin og ég tel að við eigum í fullri alvöru að skoða þessi mál alveg með hreint borð við eigum ekki að láta bandaríkjamenn soga okkur inn í nýjan heim stasívæðingar á öllum sviðum þjóðfélagsins menn standa agndofa orðið á flugvöllum heimsins það er verið að taka af okkur tannkremstúpur það verið að taka af okkur sjampó og vatnsflöskur vegna þess að menn hafa og fjölmargir myrtir þar leikhús strætisvagnar á ekki að leita líka þar hvar endar þetta hér var

á hvaða braut erum við eiginlega komin þess vegna háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson sem spurði um afstöðu vinstri hreyfingarinnar græns framboðs ég tel að við eigum núna að losa okkur úr viðjum vana hugsunar losa okkur við kaldastríðshugsunina og við eigum ekki að gera george bush að leiðtoga lífs okkar hann og hans menn ráða atlantshafsbandalaginu öryggi íslands er best borgið utan atlantshafsbandalagsins og öryggi okkar verður best tryggt með því að fylgja réttlátum málstað